Dyrektywa w sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Dzięki niej państwa członkowskie uzyskają podstawę prawną w zakresie konfiskaty i zamrażania majątków uzyskanych z naruszeniem bądź pominięciem prawa. Określone zostały minimalne możliwe do zastosowania sankcje, jak konfiskata bezpośrednia, konfiskata równowartości lub roszczeniowa, a także konfiskata bez uprzedniego wyroku skazującego oraz konfiskata w stosunku do osób trzecich. Regulacje uwzględniają prawo do obrony i możliwość zaskarżenia decyzji przed sądem. Te standardy stanowią krok w kierunku ułatwienia zwalczania zorganizowanej przestępczości przy jednoczesnej międzynarodowej współpracy w zakresie odzyskiwania mienia.